Radna mjesta na pola radnog vremena ili na određeno razdoblje bolja su od dugotrajne nezaposlenosti. To, naravno, ne znači da takvim poslovima treba težiti, ali niti da ih treba vječno izbjegavati jer su, kako se i u ovom izvješću više puta ponavlja nesigurni. Politika se tu onda nastoji prikazati zaštitnikom ljudi pa jamči da će te poslove učiniti sigurnima.

Svaki posao koji nije tržišno isplativ, a uz pomoć politike preživljava, čini to na račun drugoga koji onda također postaje neodrživ. Što više politika spašava, to je više neodrživih koji onda u vrijeme recesije potpuno potonu i izazovu lančanu reakciju. Da se razumijemo, trebamo težiti tome da uvjeti rada za sve Europljane budu što bolji. No, bojim se da to nećemo postići dodatnom regulacijom, nego isključivo potičući konkurentnost i mičući barijere s jedinstvenog tržišta.